Voorzitter, het gebeurt mij niet zo vaak dat ik in een plenaire sta te pleiten voor een verhaal en dat dan bijna iedereen zegt Wat goed, goed werk, ik ben het met u eens.

Dat is waar mijn motivatie vandaan kwam om deze wetgeving op te stellen. Ik hoorde een aantal collegae de schuld buiten onszelf zoeken. Terrorismefinanciering bespreken en zich richten op moskeeën of de islam. Het gaat ook over ons en de verantwoordelijkheid die wij nemen om onze bedrijven en onze criminelen goed te controleren, om daarmee misstanden als het niet betalen van belastingen in andere landen aan de kaak te stellen. Het gaat ook over twee journalisten die onlangs in Europa vermoord zijn, één in Malta en één in Slowakije. Journalisten die onderzoek deden naar witwassen van geld en naar het misbruik van geld door overheden. Journalisten, die onze steun verdienen.

Ik zou toch willen benadrukken dat dat geen pas geeft.